Aujourd'hui, le candidat envoyé pour la Hongrie est censé représenter les droits fondamentaux de l'Union européenne dans des pays demandant l'adhésion.

Pourrez vous réellement agir malgré les pressions des États membres et malgré la trop grande puissance du processus intergouvernemental?

Le Parlement a joué son rôle en rejetant des candidats ayant trop de conflits d'intérêts. Il joue aussi son rôle en interrogeant les commissaires désignés sur le respect des valeurs de notre union et leur indépendance à l'égard de leurs États membres. À votre tour d'être courageux! Un portefeuille n'a pas changé de nom au cours des semaines. Vous maintenez un portefeuille qui s'intitule démocratie et démographie. Pour une féministe, cette association de mots fait froid dans le dos et cette commissaire, Mme Suica, est celle qui est chargée de la conférence sur le futur de l'Europe. Lors de son audition, cette candidate a refusé de condamner la théorie du grand remplacement. Vous comprendrez alors, encore une fois, notre inquiétude à l'égard de cette Commission.